Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica è scoppiato quando la mia relazione era già ultimata, ma le analisi e raccomandazioni che essa contiene non cambiano nella sostanza. Lo scandalo ci rinforza ancor più nel nostro proposito difendere e incoraggiare l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione, sia su carta sia online, e non moltiplicare i mezzi per controllarla o addirittura reprimerla. È il motivo per cui siamo stati cauti nel trattare il tema delle ricordando che queste non nascono con Internet sono, a mio parere, il frutto di comportamenti di gruppo, il cosiddetto che affliggono e hanno afflitto la comunicazione oltre che online. La nozione di fake news come è scritto nella relazione, non va usata per escludere o criminalizzare le voci critiche. La disinformazione Internet ha una natura virale e offensiva che non deve essere sottovalutata ed è vero che pochi giganti di Internet, esterni all'Unione Google, Facebook, Apple, Microsoft esercitano un potere immenso, di controllo e selezione delle notizie, di sorveglianza e profilazione degli utenti. Ma la censura, soprattutto se è affidata agli stessi giganti, non può essere la risposta. Al momento, le analisi più serie concordano sul fatto che né le fake news né la profilazione psicografica degli utenti, né Cambridge Analytica oggi finalmente chiusa hanno determinato l'esito delle elezioni americane o francesi o del referendum sulla Brexit. Accusare l'algoritmo è una scappatoia troppo conveniente per evitare l'analisi di un risultato elettorale. Rimuovere da Internet i contenuti più pericolosi, specie nei casi di pedopornografia e terrorismo, è una soluzione spesso necessaria, ma non può essere affidata alle compagnie private, né può trascurare i tre principi del Patto internazionale sui diritti civili e politici la necessità, la proporzionalità, la legittimità. Abbiamo chiesto che a giudicare siano organi indipendenti e che al tempo stesso siano assicurate la neutralità della rete e la protezione dei dati personali. Sempre per lo stesso motivo, esprimiamo preoccupazione riguardo alle leggi sulla diffamazione, sottolineando gli effetti paralizzanti che esse possono avere sul diritto a diramare e ricevere informazioni. Al tempo stesso, abbiamo ricordato il ruolo chiave dei whistleblower nella salvaguardia del giornalismo di investigazione. In questo quadro abbiamo reso omaggio a chi, da giornalista, ha pagato con la propria vita la propria indipendenza a Daphne Caruana Galizia come a Ján Kuciak. La crisi economica, combinandosi con l'ascesa della comunicazione online, ha gravemente colpito un mestiere chiave nelle democrazie. Il quarto potere è oggi impoverito e le condizioni di chi investiga sono talmente precarie che non si può più parlare veramente di un potere indipendente, capace di evitare l'autocensura e la dipendenza da altri poteri politici, finanziari o pubblicitari. Questo degrado è sottolineato nella nostra relazione. Non tutti i miei convincimenti si rispecchiano nella relazione, specie riguardo alla depenalizzazione del reato di diffamazione, su cui non è stata raggiunta un'intesa, ma ringrazio i vari gruppi, che hanno mostrato spirito di collaborazione nello stilare questo testo.